Madame la Présidente, en tant que président de la commission TAXE 2, je voudrais féliciter à mon tour nos rapporteurs, remercier notre équipe administrative et saluer le travail accompli par la Commission européenne, M. le commissaire et le Parlement sur l'imposition des entreprises.

s'inspirant d'un principe simple chaque entreprise multinationale doit payer dans chaque pays ses impôts en proportion de ses activités dans le pays en question et sur la protection des lanceurs d'alerte la condamnation intervenue il y a quelques jours au Luxembourg doit être la dernière.

Ces résultats n'auraient pas pu être obtenus sans l'obstination de la Commission européenne et sans la pression constante du Parlement, qui a ainsi relayé les attentes des citoyens. Dans un domaine où nous n'avons pas de compétences juridiques, je suis fier que le Parlement européen ait pu apparaître comme un partenaire incontournable pour nos parlements nationaux, pour le Congrès des États Unis et pour l'OCDE, entre autres. Il faudra veiller à maintenir ce nouveau statut politique du Parlement européen dans ce domaine essentiel.